A jelentés számos megfontolandó, az online platformokat és a digitális egységes piacot érintő javaslatot tett. Ezek közül az egyik legfontosabb a nagysebességű szélessávú hálózatok, és az egyéb digitális infrastruktúra kiterjesztésére szánt, megfelelő mértékű beruházás biztosítására vonatkozó felhívás. Külön üdvözlöm, hogy az infrastruktúrába való beruházás tekintetében a jelentés kitért a vidéki területekre is, valamint, hogy felszólalt a technológiákhoz való egyenlőtlen hozzáférés ellen. A tagállamoknak aktívan kell tenniük az ellen, hogy szakadékok alakuljanak ki a digitális készségek hiánya, vagy a technológiákhoz való egyenlőtlen hozzáférés következtében. Támogatom, ezentúl a szociális dimenziók fejlesztésére vonatkozó felhívást, valamint szintén szorgalmazom, hogy a tagállamok gondoskodjanak az önálló vállalkozók megfelelő szociális biztonságáról. Egyetértek továbbá a hamis hírek terjesztése elleni fellépés fontosságát, a személyes adatok védelmét, valamint a fogyasztók tájékoztatását érintő megállapításokkal.